Mam nadzieję, że w zapowiadanej przez Pana Komisarza ocenie, która ma się ukazać w październiku, poznamy między innymi próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego potencjał intelektualny wszystkich krajów członkowskich nie jest możliwie równomiernie wykorzystywany. Sprawa druga. Powiedział Pan nam również, że tylko część projektów z uwagi na ograniczenie budżetowe może uzyskać finansowanie, ale to nie znaczy, że dobre projekty mają znikać. Dlatego proponuję rozszerzenie projektów wyróżnianych przez przyznanie pieczęci doskonałości na wnioski badawcze w ramach doskonałej bazy naukowej. To pozwoli tym projektom na pozyskanie finansowania z innych źródeł. Sprawa trzecia. Wielu moich przedmówców wspominało o konieczności zwiększenia synergii między programem Horyzont 2020 a programami strukturalnymi czy programami inwestycyjnymi, ale to wymaga dużo większego zaangażowania krajowych punktów kontaktowych

Ostatnia kwestia. Dziękuję, Panie Komisarzu, że zauważył Pan konieczność współpracy i korelacji między europejską przestrzenią badawczą a europejskim obszarem szkolnictwa wyższego.